Il a été convenu, en décembre 2008, que le Conseil européen prendrait les mesures juridiques appropriées pour que nous ayons un commissaire par pays. Quels sont, Madame la Ministre, ces mesures juridiques? L'information circule qu'il y aurait une modification du traité de Lisbonne, avec le traité d'adhésion de la Croatie, ou bien s'agit il d'autres modalités juridiques appropriées?